Pane předsedající, já jsem podpořila svým hlasem tuto rezoluci, protože se domnívám, že musíme odmítnout legalizaci korupce, reformy justice, které narušují dělbu práce, používání násilí proti pokojným protestům občanů, potlačování občanské společnosti a nátlak na svobodná média. V tomto duchu jsem také vystupovala v debatě s paní premiérkou. Evropský parlament by však neměl zpochybňovat právo občanů vyjádřit svůj názor v referendu. Zrovna tak nesouhlasím se zřízením mechanismu spočívajícího v pravidelném povinném monitorování dodržování zásad demokracie a právního státu. Právě proto se domnívám, že máme přijímat takováto usnesení, jakým je toto usnesení, ve kterém reaguje Evropská unie na ohrožení demokracie a porušování právního státu. Abychom nemuseli dělat zbytečnou byrokracii, takovouto výzvou upozorňujeme vládu Rumunska, že musí naslouchat svému lidu.